Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Poslansko vprašanje v zvezi z dopolnitvijo strateških prometnih dokumentov v zvezi s četrto razvojno osjo naslavljam na ministrico za infrastrukturo, magistrico Alenko Bratušek. Vlada in Državni zbor sta v prejšnjem mandatu sprejela dva ključna strateška dokumenta v zvezi s prometno politiko v Republiki Sloveniji do leta dva tisoč trideset. Tu imam v mislih strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je Vlada sprejela na seji devetindvajsetega julija dva tisoč petnajst in na resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta dva tisoč trideset, ki jo je dvaindvajsetega novembra dva tisoč šestnajst sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Oba dokumenta sta v povezavi s četrto razvojno osjo v nasprotju s strategijo prostorskega razvoja Slovenije iz leta dva tisoč štiri in resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije iz leta dva tisoč šest. Oba ta dva dokumenta četrto razvojno os opredeljujeta kot povezavo v obliki črke ipsilon od Vidma v Italiji preko Tolmina do Želina, Cerknega in Škofje Loke ter naprej do Domžal in od Želina preko Idrije, Logatca do avtocestnega križa. Oba v začetku omenjena strateška dokumenta iz let dva tisoč petnajst dva tisoč šestnajst pa četrto razvojno os obravnavata pomanjkljivo oziroma brez tako imenovanega idrijsko-logaškega kraka četrte razvojne osi od Želina preko Idrije do Logatca, kjer se ta cesta poveže z avtocestnim križem. Spoštovana gospa ministrica! Sprašujem vas, ali boste na Ministrstvu za infrastrukturo oziroma na Vladi Republike Slovenije pripravili spremembe obeh strateških dokumentov na področju prometne politike, ki bosta vključevala tudi idrijsko-logaški krak četrte razvojne osi ali pa pripravili in pripravili terminski načrt, projekte in zagotovili sredstva za modernizacijo idrijskega-logaškega idrijsko-logaškega kraka četrte razvojne osi od Želina preko Idrije do Logatca oziroma avtocestnega križa po zgledu obnove, ki trenutno poteka na trasi Želin-Most na Soči. Gospa ministrica, za vaš odgovor se vam že vnaprej lepo zahvaljujem. Hvala lepa.